Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, Taiwan è una potenza economica con relazioni commerciali avviate anche attraverso accordi bilaterali già siglati o in via di conclusione con moltissimi paesi, tra gli altri anche la Repubblica popolare cinese. Ma soprattutto Taiwan è una potenza al di là dell'economia democratica, cioè un paese dove parliamo lo stesso linguaggio di una cultura pluralista, inclusiva, basata sulla certezza del diritto. Allora, nel momento in cui ci accingiamo a firmare un accordo bilaterale sugli investimenti con Pechino, credo che sia impossibile lasciare indietro un quadro normatvo chiaro e ambizioso anche tra Unione europea e Taipei. Credo che ci siano varie ragioni, da una parte le alte cifre del nostro interscambio, che comprende anche prodotti di qualità Taiwan è uno dei paesi con il maggior numero di brevetti e applicazioni tecnologiche pro capite. In secondo luogo i nostri valori commerciare con una democrazia è sempre più vantaggioso, quanto meno dal punto di vista morale, che farlo con un paese che ancora conosce la cultura del partito unico. Diciamo che possiamo dormire sonni più tranquilli.

Ostacolarne ad esempio l'accesso a organizzazioni internazionali penso al caso recente dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile è anche il frutto di una posizione politica che tiene conto dei rapporti di forza nella regione, ma è un non senso data la realtà di Taiwan qua non parliamo di cieli, ma più prosaicamente, più concretamente, di mercati.